Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers collègues, en exprimant vendredi dernier un oui franc et massif, les Irlandais ont non seulement dit oui au traité de Lisbonne, ils ont surtout dit oui à une Europe perçue comme un espace de solidarité et de valeurs communes. Ils ont dit leur attachement profond à une Europe qui influence la mondialisation sans la subir, à une Europe qui partage avec ses partenaires ses choix de société, son choix d'une économie sociale de marché. Au nom du groupe PPE, je me réjouis de ce vote qui montre bien que, quand un peuple est consulté sur de vrais enjeux, comme le principe de l'appartenance à l'Union européenne, il répond à la question qui lui est posée et il le fait avec conviction.

À cette question, ils ont répondu de façon non équivoque, avec un oui retentissant. Cela ne prouve qu'une seule chose que l'Europe est perçue pour ce qu'elle est, à savoir un élément protecteur, une zone de stabilité, de paix et d'état de droit qui rassure. Chers collègues, je crois que le vote irlandais aura un impact important sur notre façon de construire l'Europe, surtout dans les mois à venir, dans la mesure où il prouve l'attachement profond de nos peuples aux valeurs dont l'Europe est porteuse.

Il nous encourage, car c'est la première fois depuis longtemps qu'un peuple européen exprime avec une telle force sa volonté de participer à l'aventure européenne malgré, ou plutôt en raison de la crise. Mais il nous lie aussi dans la mesure où l'exigence de solidarité, qui a largement motivé le oui irlandais, nous nous devons de la satisfaire. C'est justement, pour en revenir aux institutions européennes, ce que le traité de Lisbonne nous permettra de faire. Ce Traité permettra à l'Europe d'être plus efficace en faisant du vote à l'unanimité, souvent paralysant, l'exception, et du vote à la majorité, la règle. Il lui permettra aussi d'être plus identifiable en créant une Présidence permanente du Conseil au lieu de la Présidence tournante actuelle et il donnera plus de poids à notre haut représentant pour la politique étrangère. L'Europe doit en effet avoir un visage, que ce soit pour nos concitoyens ou pour nos partenaires internationaux. Et enfin, le traité de Lisbonne rendra l'Europe plus démocratique en donnant un poids beaucoup plus important à ce Parlement, mais aussi en donnant aux parlements nationaux ainsi qu'aux citoyens davantage leur mot à dire dans les affaires européennes. Les Irlandais étaient vendredi le dernier peuple européen à avoir exprimé un avis positif sur le traité de Lisbonne. Tous les autres pays l'ont déjà fait, soit directement, soit par la voix de leurs parlements respectifs, y compris en Pologne et en République tchèque. Je demande donc aux présidents de ces deux pays de procéder, sans tarder, à la signature formelle du Traité afin de permettre aux Vingt sept d'aller de l'avant et de le mettre en œuvre début 2010 au plus tard.

Et, au nom du PPE, je lui demande de se conduire et je n'en doute pas de façon responsable. Messieurs les Présidents, chers collègues, le temps est venu pour l'Europe de mettre de côté les questions institutionnelles pour se consacrer aux vrais enjeux pour les 500 millions d'Européens économie sociale de marché, énergie, climat, sécurité.

Vous pouvez compter sur le PPE pour que le travail avance assez vite.